Ali Ukrajina nažalost ima sve pretpostavke da postane tzv. failed state ako se unutarnji odnosi nastave zaoštravati zbog nekog novog sukoba istoka i zapada. Prije tridesetak godina država koja bi se našla u zoni takvog konflikta nije iz krize izlazila demokratskim sredstvima i dijalogom, nego silom.

Majdan dokazuje da se danas na graničnim prostorima Europske unije odvijaju jednako važni procesi za daljnji razvoj europske ideje kao i unutar Europske unije. Podržat ću svaki politički, gospodarski i financijski napor Europske unije da pomogne Ukrajincima kako bi sami pronašli miroljubivi i održivi izlaz iz duboke krize u kojoj se našla njihova zemlja. Ali ne vidim tamo samo opasnu podjelu na zapadni i istočni dio, nego i još opasniju podjelu na one koji imaju i one koji nemaju. Zbog svega toga ovi događaji traže naš promišljeni odgovor na pitanje u kojoj mjeri Rusija i Europska unija na tim prostorima mogu biti partneri, a u kojoj ostaju suparnici.